za odgovor, minister. Problematika je zelo pereča, ne. To je, problematika se vleče že desetletje. Problem ni tudi za plačilo. Problem je, da kam se bi to odpadno embalažo dalo, kam bi, kam bi se to dalo. V bodočnosti, kako bi, kako predvidevate, bi bila najboljša rešitev? Ali tako kakor sedaj, da se spravi nekam pod zemljo, ali sortira in spravi pod zemljo ali mogoče s sežiganjem? Da je trajna rešitev mogoče sežigalnica, kakor imajo tudi drugih državah. Neko sežigalnico manjšo imamo tudi v Sloveniji. Nekaj sežiga tudi v, v cementarni v Anhovem. Okoli sto dvajset tisoč ton na leto. Kakšna rešitev se vam zdi najboljša za te zadeve?